virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um ráðstafanir til að lækka eldsneytisverð frumvarpið felst í meginatriðum í því að hér er lögð til breyting á lögum númer áttatíu og sjö tvö þúsund og fjögur um olíugjald og kílómetragjald þar segir við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða svohljóðandi með leyfi forseta á tímabilinu fyrsta apríl tvö þúsund og tólf til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og tólf skal fjárhæð olíugjalds laganna nema nítján komma áttatíu og átta krónur í stað fimmtíu og fjögur komma áttatíu og átta krónur þá leggjum við breytingar á lögum númer tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og þrjú um vörugjald af ökutækjum eldsneyti og fleiri með síðari breytingum við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða svohljóðandi með leyfi forseta á tímabilinu fyrsta apríl tvö þúsund og tólf

skal fjárhæð vörugjalds nema fjórar krónur í stað tuttugu og fjögur komma fjörutíu og sex krónur og skal fjárhæð bensíngjalds af blýlausu bensíni vera tuttugu og átta komma fimmtíu og ein króna er að undanfarið hefur olía og bensín hækkað gríðarlega mikið

og jafnframt að það hefur verið mikill órói það er komið útflutningsbann til einhverra landa frá íran og að það horfir svona ófriðlega þar sem hefur leitt til mikillar óvissu um þróun eldsneytisverðs í heiminum þessi óvissa kemur fram í hækkun olíuverðs á heimsmarkaði og þar með innflutningsverði hér á landi þar sem hlutur eldsneytis er gríðarstór hluti í neyslu heimilanna milli sjö og átta prósent

fyrir neðan sig og hafa þetta tímabundna aðgerð en á hausti komanda verði þessi mál gaumgæfð frekar og athugað hvort það eigi þá að framlengja jafnvel lækkunina við vitum það að fólk nær að einhverju leyti að bregðast við olíuverðshækkunum með því að draga úr eldsneytisnotkun sérstaklega til lengri tíma litið þá fer fólk yfir í sparneytnari bíla notar kannski almenningssamgöngur meira og svo framvegis nú hefur það gerst að á síðastliðnum þrem árum hefur umferð minnkað mikið og það hefur verið gríðarmikið dregið úr umferð og eldsneytisnotkun þannig að það er komið að sársaukamörkum þar sem dæmi minnkaði umferð á milli áranna tvö þúsund og tíu og tvö þúsund og ellefu um sex komma sex prósent samkvæmt mælingum vegagerðarinnar en eins og ég segi til lengri tíma litið skipta heimilin yfir í sparneytnari bifreiðar og ódýrari og fjölbreyttari orkugjafa svo sem eins og metan rafmagn og vetni en það er ekki hægt að gera til skamms tíma litið þannig að annað hvort gerist það olíuverð lækkar í framtíðinni eða að notkun á eldsneyti mun

leiðir beint til hækkunar á ráðstöfunartekjum einkaneyslu og til hagvaxtar það leiðir líka til þess að vísitala neysluverðs lækkar sem hefur aftur áhrif á höfuðstól verðtryggðra lána hjá heimilum og fyrirtækjum og afborganir af þeim þannig að áhrif aðgerðarinnar sem hér er lögð til skattalækkunarinnar eru bein og óbein væru veruleg og mundu leiða til jákvæðra áhrifa á hagvöxt væntanlega fram undan er mesti álagstími ferðaaiðnaðarins og lækkun eldsneytis mundi virka eins og vítamínsprauta þar inn á greinina áhrifin mundu einnig leiða til lækkunar á flutningskostnaði og vöruverði öllu gamni fylgir nokkur alvara í þessu frumvarpi er ekki lagt fram mat á því hversu

verði á milli níu og tíu milljarðar tólf til fjórtán á ársgrundvelli ráðstöfunartekjur heimilanna og heimilin eyða því þá í annað og það er áætlað að það muni leiða til skattheimtu annars staðar í hagkerfinu í gegnum bæði beina og óbeina skatta sem gætu numið kannski helming af þessari upphæð þá er tekjutap ríkissjóðs um fjögur og hálft til fimm milljarðar síðan eru aukin umsvif sem verða í hagkerfinu í kringum þetta sem gætu verið eitt til tveir milljarðar í viðbót og síðan eru það önnur eftirspurnaráhrif lausleg áætlun leiðir í ljós að þetta gætu verið tvö til þrír milljarðar í tekjutap fyrir ríkissjóð en í kringum níu til tíu milljarða í auknar ráðstöfunartekjur fyrir heimilin og munar um minna á þessum síðustu og verstu tímum það er því mat flutningsmanna að þessar ráðstafanir sem hér eru kynntar séu skuldugum heimilum þar sem ráðstöfunartekjur hafa lækkað mikið undanfarið til mikilla hagsbóta og við leggjum til að þessu frumvarpi verði vísað til efnahags og viðskiptanefndar til frekari umfjöllunar